forseta hefur borist tilkynning frá þingflokksformanni hreyfingarinnar um mannaskipti í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber sextándu grein þingskapa þór saari tekur sæti sem varamaður í nefndinni stað birgittu jónsdóttur þessi mannaskipti skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu